háttvirtur þingmaður pétur h blöndal formaður efnahagsnefndar þingsins var að segja hér áðan fyrir hönd stjórnarmeirihlutans ef það skyldi hafa farið fram hjá einhverjum ætla ég að endurtaka nokkur orð úr umsögn meiri hluta efnahags og skattanefndar um þetta frumvarp það er svohljóðandi með leyfi forseta alþýðusamband íslands leggst gegn frumvarpinu og telur brýnna að reistar verði skorður við því að eigendur fjármagns komist hjá eðlilegri skattlagningu með flutningi þess úr landi sambandið gagnrýnir enn fremur tímasetningu á framlagningu frumvarpsins í ljósi núverandi aðstæðna í efnahagsmálum þjóðarinnar hvað varðar þær breytingar sem meiri hluti efnahags og skattanefndar lagði til við aðra umræðu frumvarpsins varar alþýðusambandið sérstaklega við afnámi takmörkunar á heimild til að draga kostnað við öflun tekna sem undanþegnar eru skattskyldu frá öðrum tekjum áfram hélt háttvirtur formaður efnahags og skattanefndar alþingis pétur h blöndal með

og telja að þær breytingar sem lagðar voru til við aðra umræðu hafi verið til góðs ég ætla ekki að vitna meira þarna er vísað í tvö hagsmunaöfl í okkar

segir enn fremur að það sé óráðlegt að koma með þetta frumvarp og þessar lagabreytingartillögur fram núna í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru í samfélaginu hæstvirtur forseti þetta frumvarp eða þriðju umræðu þess átti að fara fram fyrir fáeinum dögum á miðvikudag hygg ég að það hafi verið sem það var sett á dagskrá ég óskaði eftir því þá formlega á fundi með formönnum þingflokka alþingis og forseta þingsins að það yrði tekið út af dagskrá það var orðið við þeirri beiðni það var ekki bara það að mér þætti frumvarpið slæmt heldur benti ég á að þetta væri og kannski hefði verið betra að fá það þá fram táknrænt að því leyti að síðar þennan sama dag var efnt til fundar í

en þennan fund sátu oddvitar ríkisstjórnarflokkanna auk hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur félagsmálaráðherra ég held að þetta frumvarp hefði ekkert verið sérstaklega gott innlegg í þann fund

sem leggst gegn og ég endurtek hæstvirtur forseti sem leggst mjög eindregið gegn því að þetta frumvarp verði gert að lögum háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson hefur sett fram breytingartillögur sem ég einnig er flutningsmaður að og mun hann hér á eftir gera grein fyrir okkar breytingartillögum ég mæli hins vegar fyrir framhaldsnefndaráliti frá minni hluta efnahags og skattanefndar sem við stöndum að háttvirtur þingmaður paul nikolov og ég í þessu framhaldsnefndaráliti er í upphafi vísað til þeirra sem komu á fund nefndarinnar við umfjöllun málsins en síðan segir með leyfi forseta skattlagning á fyrirtæki og fjármagnstekjur á íslandi er með því lægsta sem gerist innan o e c d og er enn haldið áfram á þeirri braut að lækka skatta á þessa aðila þannig liggur fyrir þinginu tillaga um að lækka tekjuskatt fyrirtækja um þrjú prósentustig með þessu frumvarpi er lagt til að söluhagnaður lögaðila af hlutabréfum verði gerður skattfrjáls þegar frumvarpið var lagt fram var gert ráð fyrir að frádráttur vegna kostnaðar við hlutabréfaviðskipti félli niður þessu breytti meiri hlutinn við aðra umræðu athygli vekur að farið var að óskum fjármálafyrirtækja í þessu efni en gengið gegn ábendingum og óskum verkalýðshreyfingarinnar minni hlutinn tekur undir sjónarmið así og telur að með frumvarpinu sé tekið skref í átt til takmarkalausrar skattasamkeppni þjóða sem ekki sér fyrir endann á þá er rétt að vekja sérstaka athygli á umsögn embættis ríkisskattstjóra um frumvarpið þar sem talað er um stílbrot gagnvart meginreglu skattalaga segir hér orðrétt með leyfi forseta áfram orðrétt með leyfi forseta enn er rétt að vekja athygli á sjónarmiðum sem fram komu hjá eyþingi og fleirum varðandi mikilvægi þess að taka tillit til byggðasjónarmiða við verkaskiptingu innan skattkerfisins minni hlutinn leggst gegn samþykkt frumvarpsins hér kemur einnig fram að háttvirtir þingmenn grétar mar jónsson hafi setið fundi nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og að hann styðji þetta álit í fylgigögnum sem fylgja

er fjórða fylgigagnið umsögn frá eyþingi sambandi sveitarfélaga í eyjafirði og þingeyjarsýslum það skal tekið fram að á frumvarpinu voru gerðar breytingar frá því að það kom fyrst fram og mun ég víkja að þeim ég ætla að byrja á því að vísa í umsögn alþýðusambands íslands fyrri umsögnina sem barst sjöunda

eða þar er vísað í það að afloknum inngangsorðum að frumvarpið feli í sér tvíþætta tillögu að breytingum á skattlagningu aðila í atvinnurekstri í fyrsta lagi séu lagðar til breytingar á reglum um skattskyldu söluhagnaðar lögaðila af hlutabréfum og lögð er til tilfærsla á skattaumsýslu þeirra lögaðila sem mest umsvif hafa í íslenskum þjóðarbúskap til sérstakrar starfseiningar innan reykjavíkurumdæmisins það skal tekið fram að í umsögn alþýðusambandsins er ekki tekin afstaða til síðari þáttarins það er breyttrar verkaskiptingar innan skattaumsýslunnar það eru ýmsar hliðar á því máli vissulega að sýsla með stórfyrirtækin og söluhagnað og annað af því taginu og bent á að þeirri starfsemi væri best borgið hér á höfuðborgarsvæðinu síðan voru önnur sjónarmið uppi að við ættum að nota þetta tækifæri til að efla stjórnsýsluna á landsbyggðinni og það kemur meðal annars fram í umsögn frá eyþingi sambandi sveitarfélaga í eyjafirði og þingeyjarsýslum eins og áður er getið innan raða vinstri hreyfingarinnar græns framboðs hafa verið mjög sterk sjónarmið í þá veru að við eigum að nota þetta tækifæri til að efla stjórnsýsluna á landsbyggðinni og geri ég ráð fyrir að það eigi eftir að koma fram betur hér við umræðuna svo ég haldi áfram með umsögn alþýðusambandsins segir hér með leyfi forseta enn fremur así leggst gegn þeirri breytingu sem lögð er til að söluhagnaður lögaðila af hlutabréfum verði skattfrjáls en á móti falli frádráttur vegna kostnaðar við hlutabréfaviðskiptin niður þannig var það sem sagt upphaflega þá átti þessi frádráttur vegna kostnaðar við hlutabréfaviðskiptin að falla niður en þessu var síðan breytt á síðari stigum hvað er þá að gerast þá eru menn að gera það að menn eru að leggja til að

við að afla þessara skattfrjálsu tekna verði einnig undanþegin skatti eða komi einnig til frádráttar sem sagt það er verið að bæta í nú er ég ekki kominn lengra en að vitna í fyrri umsögn alþýðusambandsins hér segir enn fremur með leyfi forseta þrátt fyrir að á undanförum árum hafi verið gerðar veigamiklar breytingar á skattaumhverfi lögaðila hefur það ekki leitt til aukinnar fjárfestingar erlendra aðila hér á landi og heldur ekki dugað til að halda fé í landinu ástæðan er ekki sú að skattlagning lögaðila sé almennt ekki samkeppnisfær við þau lönd sem við viljum bera okkur saman við tekjuskattar lögaðila eru með því lægsta sem þekkist meðal o e c d landa og hlutfall tekna

hafa í huga að skattur af fjármagnstekjum er einnig með því lægsta sem þekkist varðandi þau rök sem lesa má úr greinargerð frumvarpsins að líkur séu á að þessi skattur skili fremur litlum tekjum vegna þess að hægt sé að fresta skattlagningunni óendanlega og einnig að mörg íslensk félög hafa flutt eignarhald á hlutabréfum til landa sem ekki skattleggja söluhagnað þá vega þau ekki þungt að mati así eðlilegra er að bregðast við með því að kanna með hvaða hætti hægt er að koma í veg fyrir slík skattundanskot í því samhengi má benda á að þann vanda að bæði virðist hægt að komast hjá því að greiða eðlilegan skatt af söluhagnaði og einnig af hagnaði með því að færa fjármagn úr landi ástæðuna má án vafa rekja til þess að íslensk skattalög eru varnarlítil fyrir aðgerðum af þessum toga en ísland er eitt fárra landa í vesturálfu sem ekki hefur leitt í lög nein ákvæði sem hindra eða takmarka flutning á hagnaði til annarra landa án eðlilegrar skattlagningar así leggst því eindregið gegn þeirri breytingu að söluhagnaður lögaðila af hlutabréfum verði undanþeginn skattskyldu þetta er úr álitsgerð alþýðusambandsins frá sjöunda mars og ég ítreka að varðandi seinni þáttinn það er verkskiptingu innan

breytingum sem eru boðaðar með frumvarpinu eftir að meiri hlutinn í efnahags og skattanefnd þingsins hafði farið höndum um frumvarpið og bætt í að kröfu kauphallarinnar og fjármálafyrirtækjanna að gera sem sagt vinnu við að afla tekna sem við erum að undanþiggja skattskyldu að gera hana líka frádráttarbæra frá skatti að bæta í það er ekkert undarlegt að kauphöllin og fjármálafyrirtækin fagni þessum gjörðum ríkisstjórnarinnar og finnist háttvirtur þingmaður pétur h blöndal standa sig afburða vel í sínu

er það ekki flokkurinn sem kallaði sig jafnaðarmannaflokk íslands er það ekki flokkurinn sem hér fyrr á tíð vildi leggja rækt við tengsl sín við verkalýðshreyfinguna hvað segir hann í þessu máli er hann sáttur við þetta er hann sáttur við að við samþykkjum hér á alþingi lög sem ganga þvert á það sem verkalýðshreyfingin er að óska eftir nei hún hefur ekki löggjafarvald segir háttvirtur þingmaður pétur h blöndal hún hefur ekki löggjafarvald en fjármálafyrirtækin það er ágæt ábending hér úr þingsalnum að beina þeirri spurningu til háttvirts þingmanns auðvitað hafa þessir aðilar ekki löggjafarvald en á þingi erum við sextíu og þrír fulltrúar sem viljum leggja rækt við mismunandi sjónarmið á því byggist okkar pólitík ég var að spyrja um pólitík um stefnu samfylkingarinnar vegna þess að hér er komið að kjarna máls fjármálafyrirtækin fagna verkalýðshreyfingin er þessum lagabreytingum mjög andvíg ég var kominn að því hæstvirtur forseti að vísa í seinni umsögn frá alþýðusambandinu frá tuttugasta og þriðja apríl síðastliðinn eftir að meiri hlutinn hafði farið höndum um frumvarpið og bætt í skattundanslættinum að óskum fjármálafyrirtækja og kauphallarinnar þá segir alþýðusambandið með leyfi forseta alþýðusamband íslands hefur þegar sent inn umsögn um mál þrjú hundruð tuttugu og fimm í meðförum þingsins hafa orðið veigamiklar breytingar á frumvarpinu og vill así koma á framfæri frekari athugasemdum así leggst gegn þeirri breytingu að gera söluhagnað af afleiðusamningum sem seldir eru á skipulegum verðbréfamörkuðum þar sem undirliggjandi verðmæti eru eingöngu hlutabréf así leggst gegn þeirri breytingu sem gerð er á annarri grein frumvarpsins að opna fyrir það að kostnaður við öflun tekna sem undanþegnar eru skattskyldu geti verið dregnar frá öðrum tekjum þessi breyting þýðir með öðrum orðum að kostnaður sem fellur til við að afla tekna sem undanþegnar eru skattskyldu geta komið til frádráttar öðrum tekjum og lækkað þar með aðrar skattgreiðslur viðkomandi ætla má að þetta sé gert til einföldunar þar sem upphaflegt ákvæði bauð upp á mjög flókna skattframkvæmd así varar eindregið við þessari breytingu og því fordæmi sem hún skapar ef sú leið sem lögð er til í upphaflegu frumvarpi er ekki talin framkvæmanleg eru það enn frekari rök gegn því að umræddur hagnaður sé undanþeginn skattlagningu frumvarpinu er ætlað að hafa áhrif á skattskyldu lögaðila þegar á yfirstandandi ári það er aldrei æskilegt að gera slíkar breytingar með afturvirkum hætti fyrir slíkum afturvirkum breytingum ef þær á annað borð eru gerðar þurfa að vera veigamikil rök engin slík rök er að finna í frumvarpinu eða greinargerð þess así leggst því eindregið gegn þeirri breytingu að söluhagnaður lögaðila af hlutabréfum og afleiðum verði undanþeginn skattskyldu undir þetta fh alþýðusambands íslands skrifar hagfræðingur samtakanna ólafur darri andrason það eru fleiri fylgigögn með þessu frumvarpi eins og ég gat um áðan þar á meðal frá ríkisskattstjóra sem í reynd er afar hógvært ég verð nú að segja að stjórnsýslan bæði ráðuneyti og stofnanir á vegum hins opinbera eru oft í erfiðleikum þegar þær eru að fjalla um mál sem eru framkvæmdarvaldinu hugleikin fjármálaráðuneytið og sérfræðingar þess fá það verkefni að tala fyrir þeim frumvörpum sem ráðuneytin unga út færa fyrir þeim rök færa hin pólitísku

þá skortir oft á að við sem sinnum aðhaldshlutverki og komum að löggjöfinni fáum fullnægjandi og góðar upplýsingar reyndar höfum við yfirleitt fengið þær mjög góðar frá embætti ríkisskattstjóra og reyndar fleiri stofnunum engu að síður þurfti nánast að toga út með töngum að fá á blað greinargerðir um þessi mál sem hefðu að finna einhverja gagnrýni hjá ríkisskattstjóra er starfandi mjög fært fólk og góðir sérfræðingar og ég held að við hljótum

reglu skattalaga þá á alþingi að leggja við hlustir ég spyr hæstvirtur forseti í stað þess að samþykkja þessa löggjöf núna væri ekki ráð og væru það ekki hyggindi að láta málið bíða að við bíðum með þetta mál alla vega fram á haustið til þess að skoða það betur er ekki ráð að gera það hvað er það sem stendur upp úr í þessum umsögnum sem okkur eru að berast í fyrsta lagi er verið að benda á að sú röksemd sem iðulega er teflt fram þegar skattar eru lækkaðir á fjármagn og fyrirtæki að þetta sé vakur skattstofn eins og það er kallað ef það er skattlagt of hátt sé líklegt að hann leiti út fyrir landsteinana og inn í holur í kerfunum í umheimi okkar við þekkjum hvernig á vegum o e c d efnahags og framfarastofnunarinnar hefur verið unnið að því að útrýma svokölluðum skattaparadísum sem grafa undan velferðarkerfum heimsins þangað flýja fyrirtæki og óprúttnir fjármálamenn til að komast hjá því að greiða til sinna samfélaga þetta er eitt engu að síður er skattlagning sumra ríkja á mörkum þess að vera að mínu pólitíska mati siðlegt

fyrirtæki flýi til hollands jafnvel noregs að þar séu svona holur og hægt að komast hjá því að greiða eins mikla skatta og annars staðar er það þá markmið okkar að elta slíkt uppi eigum við ekki að taka þátt í viðleitni siðaðra þjóða til þess að hafa og efla samstarfið okkar í milli þannig að það verði ekki grafið undan skattkerfunum sem eru þegar allt kemur til alls til þess smíðuð að fjármagna velferðarsamfélagið að í staðinn fyrir að láta hinn sjúka mann greiða þegar hann er orðinn veikur greiðir hann heilbrigður í gegnum sína skatta og hann greiðir fyrir börnin sín og annarra til að afla menntunar og spurningin er hvar er það sem við innheimtum skattana allir fagna því þegar þeir losna við skatta sjálfir það gefur auga leið flestir gera það það gefur auga leið að þegar léttir sköttum af fyrirtækjum finnst þeim það ágætt og eins er það með flesta essntaklinga svo lengi sem þeir skoða málið þröngt síðan þegar farið er að kanna málin í víðara samhengi og skoða hinar samfélagslegu afleiðingar kemur á daginn eiga og hér var sagt úti í sal að fólk vill borga skatta það vill ekkert bíða þangað til það verður veikt og borga þá við útidyrnar á landspítalanum nei það vill borga meðan það er heilbrigt og í starfi og er aflögufært þá kemur að því hvernig á að dreifa þessum skattbyrðum á að láta þá sem hafa mestu tekjurnar borga hlutfallslega mest eða á að láta þá sem hafa minnst borga hvaða leið velur ríkisstjórnin í þessum efnum getur það verið hæstvirtur forseti að fyrir utan hæstvirts forseta sem er hér af starfsskyldum sé enginn þingmaður úr jafnaðarmannaflokki íslands viðstaddur þessa umræðu getur verið að það sé tilviljun eða getur verið að þeim finnist þetta óþægileg umræða getur verið að þeim finnist þetta frumvarp og þessi lagasmíð ríkisstjórnarinnar vera óþægilega mikið í anda fjármagnsins fjármálafyrirtækjanna að kröfu kauphallarinnar eitt er víst að frumvarpið og lagasmíðin gengur gegn vilja og óskum og kröfum verkalýðshreyfingarinnar það gerir hún við skulum bara taka alþýðusambandið eins og það kemur nei nei það er alveg rétt en þetta eru hin almennu sjónarmið þar það get ég alveg fullvissað háttvirtur þingmaður pétur h blöndal um annars vegar er það þetta sem menn eru að segja að í stað þess að búa til holur hjá okkur og jafnvel til þess að laða aðra að sem eru þá að flýja sín samfélög eigum við að stoppa upp í þessi göt ég held að við höfum farið það rækilega út af sporinu á þessum síðustu græðgisárum að það sé kominn tími til að endurskoða afstöðu okkar í

átta eitthvað svoleiðis rétt eftir að bankarnir voru gefnir að þá sagði bankastjóri sem ég held að það hafi verið landsbankans sem var að réttlæta skattaparadís á island að það væri skiljanlegt ég held að ég muni þetta orðrétt að menn vildu vera í skjóli með öll sín stærri mál þetta var í viðhafnarviðtali í morgunblaðinu sem þetta kom fram hver veitir núna skjólið það er ríkisstjórnin og verkstjóri hennar í skattamálum ágætur háttvirtur þingmaður pétur h blöndal hann hefur gengið fram galvaskur í þessu máli og komið með breytingartillögur á frumvarpi fjármálaráðherra sem valda geysilegum fögnuði í kauphöllinni og í fjármálafyrirtækjunum eins og kemur fram í álitsgerð meiri hlutans með þessu frumvarpi ég spyr líka af því að ég sé að háttvirtur þingmaður pétur h blöndal hefur óskað eftir að veita andsvar

núna þegar ríkisstjórnin og meiri hlutinn gefnir tilraun til að efna til þjóðarsáttar samkomulags í samfélaginu að koma fram með frumvarp sem gengur eins freklega gegn óskum og kröfum verkalýðshreyfingarinnar og þetta frumvarp gerir finnst honum það ekkert óþægilegt finnst honum það ekki vera neitt stílbrot það væri gaman að heyra hugleiðingar háttvirtur þingmaður péturs h blöndals um það efni ég veit ekki hvort hann beygir blöndalsnafnið það er einhver munur á því í þeirri ætt hvað menn gera hæstvirtur forseti ég er kominn að lokum þess tíma sem ég hef til þessarar umræðu hér við þriðju umræðu málsins það er svolítið óvenjulegt að mál sé kallað aftur til

og aðfinnslurnar sem á okkur sem eigum sæti í efnahags og viðskiptanefnd voru orðin slík að við töldum ekki annað fært en að kalla málið inn aftur mér var það mjög ljúft að gera vegna þess að ég hef alltaf verið á móti þessu frumvarpi og legg til og ítreka þá þær óskir mínar að við göngum ekki til atkvæða um þetta mál heldur taki ríkisstjórnin báðir flokkarnir í ríkisstjórn sjálfstæðisðisflokkur og ekki síður samfylkingin vegna þess að ég hef þá ári að hún vilji alla vega í orði lætur hún svo vera að hún vilji hlusta á sjónarmið frá verkalýðshreyfingunni að hún beiti sínum áhrifum til þess að þetta frumvarp verði ekki að lögum nú í vor ég held að það væri hyggilegt að fresta þessu máli gefa okkur sumarið til að skoða það gaumgæfa það það eru bæði skattatæknileg atriði sem þurfa skoðunar við og síðan þarf náttúrlega að taka alla pólitíkina sem þetta frumvarp byggir á